De Googles, de Facebooken, de Amazone van deze wereld voldoen aan Amerikaanse wetgeving en wij zetten er niets tegenover. We kunnen op die manier niet eens met de Amerikanen in gesprek. Het is daarom ook dat we háást hebben en dat zeg ik tegen de vertegenwoordiger van de Raad. We hebben haast om tot een vergelijk te komen opdat wij Google en Facebook kunnen zeggen Wat u doet mag niet meer in Europa. We hebben ook haast en u laat het daarbij zitten omdat wij Europese bedrijven de kans willen geven om de meest veilige in de wereld te worden en daarmee dus een dienst aan te bieden die iedereen interessant vindt.